hæstvirtur forseti tuttugasta og þriðja janúar tvö þúsund og átta skipaði þáv forsætisráðherra geir h haarde nefnd sem var ætlað að fjalla um leiðir til þess að styrkja atvinnulíf í smærri sveitarfélögum á norðaustur og austurlandi og þeirra sem eiga undir högg að sækja í atvinnulegu tilliti nefndin starfaði hratt og örugglega og leitaði víða fanga í maí sama ár skilaði nefndin af sér skýrslu þar sem niðurstöður vinnunnar voru kynntar og hugmyndir útfærðar til atvinnuuppbyggingar á þessum svæðum í skýrslu nefndarinnar er að finna úttekt á þróun og stöðu búsetu og atvinnulífs á svæðinu og síðan raktar nokkrar leiðir sem hið opinbera getur farið til þess að styrkja atvinnulíf á þessum svæðum og þá um leið að treysta búsetu enda forsenda búsetu að íbúar hafi fasta atvinnu sér og sínum til framfærslu í skýrslunni er gerð tillaga að tveimur þáttum sem gagnast gætu til þess að styrkja stoðir geir samfélaga sem þarna eru í fyrsta lagi sem varðar flutninga opinberra starfa og verkefna til svæðisins og hins vegar styrkingu á innviðum samfélaganna í gegnum þá þætti sem nú þegar eru til staðar það er samgangna menntakerfis heilbrigðiskerfis löggæslu og flutnings raforku allir skipta þessir þættir máli og ljóst að aðeins með samþættingu þeirra allra má treysta búsetuskilyrði á svæðinu til framtíðar litið í fyrirspurn minni hér í dag ætla ég þó að spyrja sérstaklega um atvinnuuppbygginguna það er flutning opinberra starfa og verkefni til landsbyggðarinnar og uppbyggingu nýrra atvinnutækifæra í viðauka við skýrsluna er að finna sautján útfærðar og kostnaðargreindar hugmyndir um það hvernig fjölga megi opinberum störfum og auka opinbera þjónustu á svæðinu þarna er að finna margar forvitnilegar hugmyndir sem skapa ekki aðeins störf á þeim svæðum sem þeim er ætluð staðsetning heldur hafa þau mörg hver möguleika á því að smita út frá sér með þeim hætti að skapa grundvöll fyrir enn þá fleiri störf með því a nýta möguleika svæðanna betur en nú er og ýta undir frumkvöðlakraft og hugmyndaauðgi heimamanna

því brýnt að forsætisráðherra nýti þær tillögur sem þarna koma fram og þær fréttir sem við höfum af þessu starfi núna eru að þær tillögur sem voru settar í hendur heimamanna sérstaklega eru tilnefndar þrjár tillögur að þær hafa unnist mjög hratt og örugglega en þær tillögur sem iðnaðarráðuneytið ætlaði að vinna áfram og vísa til nýsköpunarmiðstöðvarinnar þar eru margar góðar tillögur meðal annars tillaga sem er verið að vinna með alcoa um álframleiðslu þessar tillögur eru stopp þó svo að þær muni ekki kosta fé úr opinberum sjóðum